Însă, datorită eforturilor Organizației Mondiale a Sănătății, în ultimii ani au fost raportate în medie sub 100 de cazuri. Totuși, vaccinarea copiilor din Pakistan trebuie să continue, deoarece țara riscă să devină singurul loc din lume în care acest virus încă există. Autoritățile ar trebui să asigure securitatea personalului medical, indiferent de zona în care acționează. De asemenea, va fi nevoie de sprijin pentru îmbunătățirea calității campaniei de vaccinare, creșterea acoperirii imunizării, precum și abordarea constrângerilor sociale și culturale.